Mezi zadrženými jsou akademici, novináři, studenti a také bojovníci za práva vyznání, svobody vyznání, křesťané.

Svědčí také o tom, že lidé ve vězení jsou mučeni, a proto musíme zvednout hlas za to, aby Sálih Mahmúd Usmán byl co nejdříve osvobozen.